hace 23 años Eso me recuerda la respuesta que dio el poeta Heinrich Heine cuando le preguntaron ¿Dónde le gustaría a usted morirse?.

Y a raíz de algunas intervenciones que hemos oído, con 200 años de retraso, señora Presidenta.

Y lo hacemos porque nos parece que eso es acrecentar las garantías de los ciudadanos, porque lo que estamos dando es más garantías a la gente de que la legislación de la Unión Europea aplicada por los Estados miembros, de que los actos de la Unión Europea, son conformes a esa tabla de derechos reconocida en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos.